Herr Präsident!

Mich erinnert diese Situation an den Moment, als wir hier im Parlament fraktionsübergreifend den Beschluss gefasst haben, dass wir eine Finanztransaktionssteuer auch auf europäischer Ebene wünschen. Morgen da bin ich überzeugt wird es eine breite Mehrheit geben, die weitere Schritte in Richtung gemeinsamer Anleihen in Europa wünscht.

Damit zeigt das Parlament ganz klar, dass Stabilitätsanleihen kein Teufelszeug sind anders als es in manchen nationalen Parlamenten oder von Teilen der Öffentlichkeit gerne gesagt wird sondern dass sie wichtige Vorteile haben.

Sie haben wichtige Vorteile, sie bringen einen tiefen Markt, der letztlich hoch liquide ist und damit auf Dauer niedrigere Zinsen für alle Staaten in Europa bringen kann. Voraussetzung für gemeinsam besicherte Anleihen ist, dass die Fiskalpolitik funktioniert, dass die Haushalte solide sind. Nur wenn das Eine da ist, kann es letztlich zu den gemeinsam besicherten Anleihen in großem Umfang kommen.

des Rates, mit der Krise umzugehen, illusionär ist. Denn verschiedene Länder haben große Solvenzprobleme, und dass es mit der Beteiligung der privaten Gläubiger in Griechenland nicht getan ist, zeigen einfache ökonomische Berechnungen.

Deshalb ist das Modell des Sachverständigenrats, niedrigere Zinsen für die Finanzierung der Altschulden, wichtig.

Ohne niedrige Zinsen für alle gibt es keinen Ausweg aus der Eurokrise.

Prüfen Sie auch die anderen Modelle, und legen Sie einen mutigen und entschlossenen Vorschlag vor.